Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovana ministrica, kolegice in kolegi! Staranje prebivalstva je eden največjih družbenih in gospodarskih izzivov sveta, predvsem Evrope v enaindvajsetem stoletju. Projekcije kažejo, da bo leta dva tisoč petindvajset več kot dvajset odstotkov prebivalcev Evrope starejših kot petinšestdeset let. Povečalo se bo predvsem število žensk in moških, ki bodo stari čez osemdeset let. Na podlagi teh dejstev je potrebno o starosti govoriti kot o priložnosti starejših ljudi. Tako bi rekli, da so ti skriti zakladi znanj in izkušenj, ali bolj učeno: skriti človeški viri. Staranje družbe ne smemo jemati kot nekaj negativnega, je predvsem dejstvo, da živimo dlje, kot smo živeli do sedaj, in to je vsekakor dobro. Naša skrb in morebiti večja blaginja, povezana s kakovostjo življenja starejših. Za to pa je potrebno ustvariti pogoje. Ljudje v starosti morajo imeti možnost za dostojno življenje in to, da je moje-svoj samo njim ustrezen življenjski slog oziroma način. Kakovost življenja starejših ni odvisna samo od primernega delovanja pokojninskega in zdravstvenega sistema, ampak tudi od ustreznih možnosti za dolgotrajno oskrbo. Starejši morajo imeti pripravljene pogoje za podaljšano aktivnost in izobraževanje. Odnos družbe in okolja do starejših se kaže kot stopna njihove socialne vključenosti. Pri tem je zelo pomembno sožitje različnih generacij, ki prispeva h kakovostnemu staranju. Sobivanje ljudi različnih starosti v skupnosti mora postati koristno za vse. Tako lahko sklenemo, da je potrebno sprejeti izzive in vprašanja, ki jih prinašata s seboj dolgoživa družba in proces staranja. Eden od možnih odgovorov za kvalitetno skrb za starejše so tudi dnevni centri aktivnosti. Moje vprašanje se nanaša na strategijo reševanja dejstva, da se število starejših povečuje. Kakšna je torej strategija ali usmeritev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede umeščanja dnevnih centrov aktivnosti v okolje in s tem v našo družbo? Znano je namreč, da takšne centru v večini financira lokalna skupnost, nekaj malega pa tudi država na osnovi Zakona o socialnem varstvu. Hvala.